Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono due anni che questo Parlamento attende di conoscere la posizione del Consiglio in merito alla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale, i cosiddetti TDI. Oggi, dopo la risoluzione del Parlamento sulla concessione del MES alla Cina, diviene urgente sapere se il Consiglio intende essere presente su questo tema e, in concreto, se intende procedere a una modernizzazione dei TDI, nel rispetto della posizione espressa dal Parlamento europeo nel 2014, e se intende fare questo passo rispettando la risoluzione di maggio sul MES alla Cina, avendo quindi ben chiaro che il rafforzamento degli strumenti di difesa commerciale non può essere una giustificazione o compensazione per il MES. Purtroppo, nessuno strumento sarebbe efficace se la Cina dovesse acquisire lo status di economia di mercato. Pertanto, se è necessario intervenire su alcuni aspetti tecnici, quali i tempi delle procedure o la lesser duty rule è ancor più essenziale che la Commissione sappia essere garante di una loro applicazione imparziale a tutela di un autentico interesse comune ed europeo. Infatti, in passato, nell'applicazione pratica delle norme, la Commissione è stata spesso un arbitro inadeguato al contesto della crisi economica e oggi alcuni Stati membri ritengono che su aspetti essenziali, come la determinazione del margine di profitto, si possa procedere senza il coinvolgimento di questo Parlamento. Il Parlamento ha espresso posizioni chiare che indicano una sola direzione. Lo ha fatto due anni fa riguardo agli strumenti di difesa commerciale e lo ha fatto un mese fa riguardo al MES alla Cina. Ora attendiamo di vedere come Consiglio e Commissione rispetteranno questo nostro lavoro.